Selmayr comme Secrétaire général de la Commission européenne est scandaleuse. Scandaleuse parce que ce soutien de Mme Merkel s'ajoute à la longue liste des Allemands abusivement nommés à des postes clés dans les instances européennes. Scandaleuse parce que cette nomination totalement arbitraire, au mépris de toutes les règles de recrutement en vigueur dans cette institution, consacre le triomphe de la superstructure bureaucratique sur les responsables politiques que nous sommes. Alors que l'Union européenne ne cesse de donner des leçons de droits de l'homme, de respect de l'état de droit et de démocratie à la terre entière, voilà que l'ancien premier ministre d'un paradis fiscal veut imposer son chef de cabinet à la tête de l'administration de l'exécutif européen. Au lieu de venir ici pour s'en expliquer, M.

Oettinger, le commissaire allemand également choisi par Mme Merkel. Quel mépris pour le Parlement et les citoyens que nous représentons!